Elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Köszönöm szépen Önöknek ezt a kiváló vitát. Rengeteg pro és kontra érvet hallottunk, mind a török felkészültséggel, mind az egész csatlakozási folyamattal kapcsolatosan. Ez is mutatja, hogy mennyire komplex a helyzet, és milyen nehéz dolga volt Ria Oomen Ruiten asszonynak. Én azt gondolom, hogy kiváló munkát végzett, hogy született egy jelentés, ami kiválóan tükrözi, hogy mennyire nehéz a helyzetnek és Törökország felkészültségének a megítélése. Vannak azonban olyan pontok, és azt hiszem, hogy ez a vita is azt tükrözte, amelyekben egyetértés van. Azt hiszem, hogy egyetértés van nemcsak itt a pártok között, hanem mind a Bizottság, mind a Tanács részéről.

Nem tudom kellően hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy egy kis európai területtel rendelkező állam a mi barátunk legyen. Nincs vita arról sem, hogy egy feltételeken alapuló folyamatról van szó, és Törökországnak be kell tartania a kötelezettségeit, mindazokat, amelyeket vállalt és ahhoz, hogy tovább léphessünk a tárgyalásokban, a benchmarkokat, azokat az elvárásokat, amelyeket megfogalmaztunk. És abban sincs vita, hogy Törökországnak jószomszédi viszonyra kell törekednie. Ez egy olyan ügy, amely egyetlen csatlakozási tárgyalás esetén sem kérdőjelezhető meg. Azt láttuk, hogy vita van arról, hogy mekkora az előrehaladás, hogy mennyi mindent végzett el Törökország. Én azt gondolom, hogy nem vonhatjuk kétségbe az alkotmányreform révén elérteket, illetve hogy példádul kisebbségi ügyekben is, ha nem is teljes, de részleges előrelépést tapasztalunk. Senki nem vonta kétségbe, hogy rengeteg a teendő, elég említeni újra a sajtószabadság kérdését, a nők helyzetét, vagy az igazságszolgáltatás működését.

Füle biztos úr is említette, hogy bizony 13 fejezet van nyitva, egyet tudtunk csak lezárni, és 16 fejezet be van fagyasztva, azokban nem tudunk ebben a pillanatban előrelépni. De facto 3 fejezettel foglalkozhatunk, a verseny, a közbeszerzések és a szociálpolitikai és foglalkoztatási fejezet. Ezek közül legjobb előkészítettsége a verseny fejezetnek van, a belga elnökség alatt is sok minden történt annak érdekében, hogy megnyithassuk a fejezetet, és a Bizottság nagyon keményen dolgozik a mi maximális támogatásunkkal, hogy ez a fejezet legalább a magyar elnökség alatt megnyíljon. Ehhez megint nagyon sok feltételt kell török részről teljesíteni. Én bízom abban, hogy ebben lesz előrelépés, és valóban nem szeretném, ha még további hónapokkal húzódna, hogy nem vagyunk képesek fejezetet nyitni. Többen kérdezték, illetve jelezték, hogy vízumügyben jó volna előrelépni. Hadd legyek őszinte Önökkel. A magyar elnökség bátorítaná a Bizottságot, hogy induljon el a párbeszéd, de mindannyian tudjuk, hogy a Tanács ülésén e téren nem volt egyértelmű a helyzet, több tagállam kétségét fejezte ki. Én azt gondolom, mint magyar elnökség, hogy a párbeszéd elindítása az az érdekünkben állna. Elhangzott többek részéről a vallásszabadsággal kapcsolatos helyzet, illetve a keresztényüldözéseknek a témaköre. Kapott kritikát a Tanács, hogy nem foglalkozik ezzel. Ugyan ez Ashton bárónő kompetenciája, mint a Külügyi Tanács vezetője, de hadd mondjam el Önöknek, hogy januárban a Külügyi Tanács napirendre vette a témát. Akkor nem volt egyetértés, de a februári Külügyi Tanácson igenis megszületett egy állásfoglalás, amelyben a mindenféle vallási kisebbségek és kimondottan a kereszténység üldözésének az elítélése is megtörtént, tehát igenis a Tanács foglalkozott ezzel a témakörrel. Végezetül engedjék meg, hogy feltegyek önmagunknak is egy kérdést. Mert beszéltünk arról, hogy Törökország mit tett, eleget tett e és megfelelően dolgozik e a csatlakozás érdekében. De gondoljunk arra is, hogy mi múlik rajtunk. És ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor azt látjuk, hogy Európa nem a befogadó korszakát éli. Megnézzük, mi történik Észak Afrikában, de ha megnézik, hogy mi történik az Európai Unión belül vagy a még közvetlenebb szomszédságunkban, Törökország egyike az öt tagjelölt országnak, de ott van másik négy ország is. Mennyiben tudjuk a folyamatokat segíteni? Mennyiben vagyunk készek arra, hogy Horvátországgal lezárjuk a csatlakozási tárgyalásokat? Mennyire vagyunk készen arra, hogy a schengeni térségbe beengedjük Romániát és Bulgáriát? Mennyire vagyunk készek arra, hogy felemeljük Európa nehéz sorsú közösségét, a romákat? A befogadás a napirenden szerepel, a legkülönbözőbb összefüggésekben. Európa most kicsit befelé fordult. Hadd mondjam én ezt ki elég nagy nyíltsággal. Van egy bővítési fáradtság. Foglalkoznunk kell a saját közvéleményünkkel, hogy mennyire vagyunk nyitottak ezek iránt a problémák iránt. Én azt gondolom, hogy talán lehetnénk egy kicsit hosszabb távra gondolkodók. Ha arra gondolunk, hogy mi hosszú távon az Európai Unió érdeke, hogy megmaradjon az Európai Unió vonzereje, mind az uniós állampolgárok iránt, mind a közvetlen szomszédságunk iránt, legyen az Törökország, vagy legyen az Észak Afrika összes többi állama, én azt hiszem, hogy akkor a befogadóbb Európai Uniót kellene visszahoznunk magunkban. Természetesen mindazzal, hogy ez semmilyen esetben sem lehet feltételek nélküli, és nem lehet megtakarítani azt a munkát, amely minden tagjelölttől elvárható.